En passant des traités de libre échange avec le monde entier, l'Union trahit, en effet, les objectifs environnementaux qu'elle s'est assignée. Le meilleur moyen de lutter contre la pollution de l'atmosphère consiste à promouvoir les circuits courts pour limiter la circulation des marchandises sur de longues distances, qui nécessite l'utilisation massive de kérosène et de fioul lourd. Or, les traités de libre échange font exactement le contraire. De ce point de vue, l'accord de libre échange avec le Mercosur est emblématique puisqu'il est, du propre aveu de Jean Claude Juncker, le plus grand accord commercial jamais conclu par l'Union européenne.

Ce nouveau partenariat multipliera donc des échanges particulièrement polluants. En second lieu, le contenu des traités de libre échange sacrifie toujours la protection de l'environnement au souci quasi obsessionnel d'exporter notre production industrielle à tout prix.

Certes, on y trouve un chapitre qui prétend assurer la conservation des forêts et le développement durable. Mais, en réalité, le Brésil détruit plus que jamais la forêt amazonienne, ce qui en dit long sur l'effectivité de cette garantie. En conclusion, fidèle à son ADN ultra libéral, l'Union européenne sacrifie délibérément la protection de l'environnement au business et aux intérêts à court terme des lobbies de l'automobile, de la chimie, de l'industrie pharmaceutique, des télécommunications, des transports et des services financiers. En prétendant le contraire par son pacte vert, elle trompe une fois de plus les Européens.